Stimate coleg, ați încercat prin pledoarie să contraziceți acest proiect despre care s a vorbit și s a vorbit bine și corect. Vă întreb ce înțelegeți dumneavoastră prin solidaritate și dacă credeți că este nevoie de solidaritate? Și, ați mai spus, printre altele, că acest proiect îngrijorează oamenii.

Pentru că este un proiect bine conceput și care dorește, de fapt, să antreneze tinerii ca voluntari în acest scop.